Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut faptul că dezbatem și votăm această directivă astăzi și doresc să o felicit și eu pe dna McCarthy atât pentru un raport complex și foarte bine realizat, cât și pentru întreaga activitate în cadrul Comisiei ECON. La cinci ani de la debutul crizei, putem afirma că Europa a învățat o lecție valoroasă și face pași fermi pentru a recâștiga încrederea pierdută în sistemul său financiar. A devenit o certitudine faptul că manipularea pieței poate să provoace daune la scară largă și să afecteze viețile a milioane de oameni. Cu toate acestea, utilizarea abuzivă a unor informații confidențiale va exista întotdeauna pe orice tip de piețe, indiferent de mărimea și de importanța lor. În acest context, sunt relevante eforturile coordonate și uniforme de descurajare a acestor practici. Cred că rezultatele negocierilor reprezintă o reafirmare a politicii de toleranță zero a Parlamentului European în fața abuzurilor de pe piață. În prezent, în mai multe țări ale Uniunii, sancțiunile pentru aceste infracțiuni sunt doar de natură administrativă. Însă ele s au dovedit lipsite de eficiență și insuficiente pentru gravitatea și efectele unor asemenea practici. Cetățenii consideră, pe bună dreptate, că lipsa unor sancțiuni penale armonizate creează un mediu de imunitate în care manipulatorii pot prospera, profitând de o piață fără frontiere. Așadar, integritatea piețelor reprezintă condiția esențială pentru protecția investitorilor și a consumatorilor, în special pentru redresarea economică. În acest sens, orice comportament care afectează buna funcționare a acestor piețe trebuie pedepsit, iar sancțiunile propuse de Parlamentul European vor avea cu siguranță un efect de descurajare a acestor practici, cu atât mai mult cu cât ele reprezintă doar un prag minim. E important ca, în stabilirea sentințelor definitive, să se țină cont de profitul obținut, dar, mai ales, de daunele economice provocate.